Daher ist die Lage eindeutig Russland muss sich an die internationalen Verpflichtungen halten und seine Streitkräfte aus dem Territorium abziehen. Die Beobachtungsmission in den Gebieten Südossetien und Abchasien ist zuzulassen. Und das Stabilisierungsabkommen zwischen der EU und Georgien, in dem wir auch weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten, muss ausgebaut und vertieft werden.